jónína rós guðmundsdóttir lilja mósesdóttir magnús orri schram margrét tryggvadóttir oddný g harðardóttir ólína þorvarðardóttir sigmundur davíð gunnlaugsson sigmundur ernir rúnarsson sigríður ingibjörg ingadóttir sigurður ingi jóhannsson skúli helgason svandís svavarsdóttir tryggvi þór herbertsson unnur brá konráðsdóttir þór saari og þráinn bertelsson ég vil biðja skrifstofustjóra að færa þingmönnum heitstafinn til undirritunar